Volkspartij maakt zich zorgen over de Europese stresstest voor banken die in juni zal plaatsvinden, want de stresstest van vorig jaar was ongeloofwaardig en de gevolgen daarvan werden pijnlijk duidelijk, toen de Ierse banken die waren geslaagd voor de test kort daarna in grote problemen belandden. Daar moet dit jaar verandering in komen. De vraag is of onze financiële sector opgewassen is tegen zwaar weer. Die kennis is belangrijk om het vertrouwen in de financiële sector te herstellen. Daarom mijn vraag aan de commissaris wat zijn nu de belangrijkste veranderingen die ervoor moeten zorgen dat de mislukking van de stresstest van vorig jaar zich dit jaar niet herhaalt? Voorzitter, vorige jaar kon ieder land afzonderlijk bepalen welke banken de stresstest zouden ondergaan, maar dit jaar moet de recent opgerichte Europese bankenautoriteit ervoor zorgen dat de criteria voor iedere bank en voor iedere lidstaat gelijk zijn. Ook de geloofwaardigheid van de nieuwe toezichtstructuur wordt getest met deze stresstest.

Voorzitter, voor grensoverschrijdende banken hebben we een robuust Europees crisisresolutiemechanisme nodig en het is een gemiste kans dat we straks in juni de uitkomst van de stresstest krijgen, mogelijk banken in de problemen, maar dat we nog steeds geen Europees crisisresolutiemechanisme hebben. De EVP wil u aanmoedigen met ambitieuze voorstellen te komen en op onze steun hier in dit Parlement kunt u rekenen.